Herr Präsident! Der europäische Pass ist eines der greifbarsten Ergebnisse europäischer Zusammenarbeit. Er gibt Rechte an alle, die ihn haben, und deshalb dürfen dieses Recht und dieser Pass auch nicht verkauft werden. EU-Pässe entscheiden darüber, wer Zugang zu unseren Bürgerinnen und Bürgerrechten hat und wer nicht. Und wenn diese Entscheidung nach dem Geldbeutel getroffen wird und nicht danach, wer sich in unseren Gesellschaften integriert, hier arbeitet, hier lebt, dann herrscht nicht das Prinzip des europäischen Rechts, sondern das Prinzip der Mafia. Und deshalb ist es auch nicht akzeptabel, dass Bürgerinnen und Bürgerrechte zum Verkauf gestellt werden. Es kann nicht sein, dass ein einzelnes Land darüber entscheidet, wer Zugang dazu bekommt, dann aber in allen Ländern der EU entsprechende Rechte offengestellt werden. Denn so kassieren einzelne Staaten Milliardenbeträge ab, die aber eigentlich zu Konsequenzen in ganz Europa führen. Und deshalb ist es auch nicht akzeptabel, dass die Europäische Kommission faktisch jahrelang nichts gemacht hat.

Aber Sie sollten nicht nur den Verkauf von Pässen in den Blick nehmen, sondern auch goldene Visa.

Auch Visa dürfen nicht verkauft werden, nicht nur Pässe. Und deshalb muss dieses Parlament einen legislativen Initiativbericht vorlegen, mit dem wir diese Forderung auch durchsetzen. Ich bitte Sie, Herr Kommissar, aktualisieren Sie die Daten und Ihre Zusammenstellung der Programme. Die jetzigen Webseiten der Kommission sagen sehr wenig aus. Und schließlich das ist übrigens nicht mein Pass, sondern der meiner Kollegin Hanna Neumann sie hat ihn mir kostenlos geliehen.